Professionisti competenti e pienamente inseriti nella nuova dimensione digitale saranno infatti determinanti perché l'Europa resti competitiva nel mondo e per tutelare il nostro modello sociale. Per preservare un'alta qualità dei servizi professionali abbiamo quindi bisogno di politiche a sostegno, ma soprattutto di un quadro normativo comune, efficace e proporzionato. Con questo testo abbiamo corretto un'impostazione sbagliata della Commissione, che considerava ogni intervento legislativo come un ostacolo alla crescita economica.